Er gehörte der SD Fraktion an und hat sich in diesem Hause als Mitglied verschiedener Ausschüsse, insbesondere als Vorsitzender der Delegation für die Beziehungen zu Israel, eingesetzt.

Er stand für den Widerstand gegen Unterdrückung, gegen die Diktatur, und er war ganz ohne Zweifel für die Portugiesen und die Menschen in Europa insgesamt ein Symbol für den Kampf für die Demokratie. Als Außenminister, als Ministerpräsident und als Staatspräsident Portugals war er eine zentrale Figur beim demokratischen Aufbau seines Landes, und er war eine entscheidende Triebfeder für den Beitritt Portugals zur Europäischen Gemeinschaft. Mit Mário Soares verliert Europa einen herausragenden Staatsmann, einen Visionär und einen Pragmatiker, einen Mann des Widerstands gegen die Diktatur und einen Reformer, einen Kämpfer gegen den Autoritarismus und einen überzeugten Demokraten. Es ist unsere Pflicht und unsere Aufgabe, sein politisches Vermächtnis zu ehren und zu verteidigen. Im Namen des Europäischen Parlaments möchte ich der Familie von Mário Soares, seinen Freunden und allen, die ihm nahegestanden haben auch hier in diesem Hause sind viele darunter unser tiefstes Mitgefühl übermitteln. Ich darf Sie bitten, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sich zu Ehren dieses großen Staatsmanns von Ihren Plätzen zu erheben.